În ultimele săptămâni, în ultimele luni, se vorbește foarte mult despre Africa.

Avem însă o distincție foarte importantă, pentru că se vorbește despre nordul Africii, pe de o parte, se vorbește despre estul Africii, pe de cealaltă parte. Când e vorba de nord, sunt rostite cuvinte care păreau să nu fie vreodată rostite în legătură cu această regiune democratizare pe baza unei contestări foarte puternice, revoluție, mobilizare și așa mai departe. În timp ce, referitor la est, se spun cuvinte pe care le știm de multă vreme foamete, grijă, nevoie și așa mai departe. Avem imagini foarte puternice ale celor două situații în nord, rebelii înarmați, NATO, intervenția liderilor europeni și așa mai departe. Pentru estul Africii avem, de asemenea, imagini foarte puternice, dar foarte cunoscute mame care își protejează copiii aproape morți de foame, organizații care cer intervenția rapidă imagini pe care le știm de mulți ani.